Poštovani predsjedavajući, nijedan mirovni plan ne može uspjeti ako nema podršku svih sukobljenih strana, a način na koji je objavljen ovaj plan najviše govori o političkim slabostima dvojice lidera koji su ga predstavili. Plan je izraz unilateralne politike trenutne američke administracije i kroničnog odbacivanja multilateralizma.

Određeni elementi koji su predstavljeni kao veliki ustupci zapravo su već dogovoreni tijekom ranijih pregovora i pokušaja pronalaska rješenja. Posebno zabrinjavaju dijelovi plana koji se odnose na Jordansku dolinu i dijelove Zapadne obale. Ovaj prijedlog samo demonstrira dubinu razlika između suprotstavljenih dionika. Svi uključeni trebaju se suzdržati od jednostranih poteza i iskreno se uključiti u istinske pregovore o pronalasku trajnog rješenja, a ono je dvije neovisne, demokratski konsolidirane suverene države, koje će omogućiti miran i siguran suživot ljudi s obje strane granice. Takvo rješenje mora, naravno, biti utemeljeno na međunarodnom pravu.